Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim. Spoštovani gospod minister, Pošta Slovenija je skladno s splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve pričela s formalnim postopkom zapiranja pošte šest tisoč tristo enajst Jagodje v občini Izola. Tako občina Izola kot krajevna skupnost Jagodje - Dobrava sta podali negativno mnenje o zapiranju pošte. Še več, ustanovljena je bila civilna iniciativa, ki je do danes zbrala nekaj manj kot dva tisoč štiristo podpisov za peticijo Pošte ne damo. Naj ob tem povem, da storitve pošte Jagodje koristi oziroma bi po našem predlogu lahko koristilo cirka štiri tisoč šeststo uporabnikov in znatno število turistov, saj je pošta Jagodje dobesedno locirana v osrčju hotelov v občini Izola. Vsi vemo, da je Pošta Slovenije v stoprocentni lasti države v upravljanju Slovenskega državnega holdinga. Poznano nam je tudi, da Agencija za komunikacijsko omrežje in storitve Republike Slovenije, ki med drugim nadzira trg poštnih storitev odobri zapiranje posamezne pošte. Spoštovani gospod minister, prosim vas, da predstavite ukrepe in časovnico le-teh, kdaj boste pričeli z zapiranjem kdaj boste preprečili zapiranje poštnih poslovalnic po Sloveniji. Menim namreč, da v Pošti Slovenije ne more biti cilj samo dobiček, potrebno je zagotavljati univerzalno poštno storitev vsem državljanom in državljankam, še posebej najranljivejšim skupinam, med katere sodijo tudi upokojenci. Hvala lepa.